Hvala lepa, predsedujoči za besedo. Spoštovana ministra, spoštovana, ministrica, spoštovani kolegici in kolegi. Moje vprašanje bo naslovljeno na ministra, kajti zanima me, kolikšna, kolikšen interes v promocijo zdravja, saj se vsi zavedamo, da vsak vložen evro v preventivno, je dolgoročno največja naložba. Vendar ocenjujem, da je vlaganje v promocijo, zdravja predvsem delo na sistemih, kot so šolska prehrana, tradicionalni zajtrki, ki smo ga imeli, petnajstega, v petek, ki poteka že vrsto let, študentska prehrana, usposabljanje, kuharskega osebja, spodbujanje telesne aktivnosti. Vse te aktivnosti je potrebno še nadgrajevati, kar izhaja tudi iz Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje dva tisoč petnajst, dva tisoč petindvajset, kar smo sprejeli v preteklem mandatu. Seveda je tudi prav, da se vlaga v skrajševanje čakalnih vrst, vendar se včasih vprašamo, ali bi lahko se čakalne vrste skrajšale tudi zaradi večjega vlaganja v krepitev zdravja. Zdrava družba s čim manj kroničnimi in drugimi bolezni, ki so posledica nezdravega življenjskega sloga, zagotovo lahko prispeva k vzdržni porabi sredstev iz, zdravstvene blagajne. To seveda velja za tiste bolezni, ki jih sistematično preventivno dejavnostjo lahko omilimo ali pa celo preprečimo, da ne nastajajo kakšne hujše bolezni. V Sloveniji dobro delujejo trije uspešni presejevalni programi, kot so Zora, Dora in Svit. Odkriti so predznaki rakavih obolenj, zaradi odziva na preventivni pregled pa je marsikateremu prihranjeno dolgo trajno in nič kaj prijetno zdravljenje. Kvaliteta življenja se s tem tudi posameznikom, ki so pravočasno naredili nekaj zase, bistveno tudi izboljša. Žal smo tudi starajoča se družba in želja nas vseh je in tudi države, da posameznik postane čim dlje delovno aktiven. In s tem tudi čim manj koristi bolniški stalež. Prav tako pričakujemo, da bo starejši človek ob odhodu v pokoj čim dlje ostal aktiven, samostojen in na žalost neobremenjujoč za družbo. Torej potrebno je okrepiti preventivne dejavnosti na vseh področjih, tudi duševnega zdravja. Zato vas, spoštovani minister, naslavljam na vas vprašanje, v katere programe in koliko sredstev bo Ministrstvo za zdravje namenilo programu krepitve in varovanja zdravja. Hvala lepa za vaš odgovor. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite.